Hvala lepa za besedo, predsedujoči, spoštovani kolegice kolegi, gospod minister in sekretar. V svoji utemeljitvi med razlago v predlogu za spremembo zakona o obrambi predlagatelj pove, da je potrebna dopolnitev, in sicer navaja, da je vzrok za to nelegitimno in netransparentno odločanje o napotovanju slovenske vojske na misijo v tujino, če na kratko povzamem, v poslanski skupini predlagatelja želijo vladi odvzeti pooblastila ali pa recimo deloma odvzeti pooblastila za napotovanje naših vojakov na misije, ker ji ne zaupajo, ampak so pa podprli in še podpirajo to isto vlado, delovanje njenih ministrov, ki pa ni ravno v prid reševanja problemov slovenske vojske, o čem želim spregovoriti, predlog torej prihaja iz stranke Levice, ki je v svojem programu med volitvami jasno povedala, kako jim slovenska vojska pomembna, njene besede so bile: "Slovenija ni vojaško oborožena." Danes ponavljajo, prav, vsi imamo pravico do svojega mnenja in po vseh dosedanjih skupnih odborih v državnem, zboru, odboru za obrambo smo seveda prišli do jasne, bom rekel, spoznanja da pač Levica je za to, da se poberemo iz Nata, kar je tudi njihova legitimna pravica, in sedaj, spoštovane kolegice in kolegi, opozoril bi rad na to, da je pripravljenost slovenske vojske odločilnega pomena za delovanje države in vojaška moč je celo ena najpomembnejših med instrumenti nacionalne moči, torej moči naše države Slovenije, zato vojsko urimo za njeno vrhunsko pripravljenost in na to, da bomo ustrezno pričakali sovražnika, ki ga morda danes še ne vidimo, ali kot pravi že izredni vrhunski kitajski vojaški strateg: "Ne smemo se zanašati na to, da ne bo napadel, ampak na to, da smo naredili naše položaje neosvojljive." Sun Cu, kitajski strateg, torej pred našim štetjem živeči med leti petsto štiriinštirideset in štiristo šestindevetdeset. Sedaj bom verjetno deležen kritike, da spet nekaj strašimo, pa ne želim, da bi kdorkoli v tej dvorani bil prestrašen, da bo jutri vojna ali kdorkoli v naši državi, ampak ravno zato, da nas ne bi bilo strah, smo se pa dejansko včlanili v Nato, sedaj se vprašajmo pa še o naši pristojnosti in odgovornosti za razvoj vojaških zmogljivosti naše vojske. Namreč, kaj delamo z našo vojsko že nekako zadnje tri mandate ali pa recimo se od leta dva tisoč osem bežimo od te odgovornosti, bežimo in gledamo stran ter požremo vse dane obljube, ki smo jih obljubili Natu, medtem ko nam leta varuje naš zračni prostor, naš hrbet, mi držimo fige v žepu in zaradi tega, to ni v redu, ne glede na to, katera vlada je obljubila Natu, ni v redu, da mi sedaj bežimo od te odgovornosti, ne, in tudi bom rekel, kot reče včasih minister: "Bomo probali dvigniti sredstva." Do naslednjega znamenitega rekla: "Če si član kluba, ne moreš pobirati le koristi," to pa reče minister pa oziroma premier Marjan Šarec in dobesedno obljubi Stoltenbergu, da bomo povečevali proračun za sredstva in zdaj rečem, takrat ko mu je to obljubil, je pa definitivno že imel ročno zavoro zategnjeno s strani Levice in je tudi vedel, da jo ima, torej obljube, obljube, obljube. Zakaj sem proti temu, da bi se državni zbor vtikal neposredno, mislim, vtikal v, delo slovenske vojske, napotovanje vojakov na misije, saj imamo vendar vlado, ki daje obljube in naj tudi sprejema odgovornost za te obljube, ki jih je dala. Z vstopom Slovenije v Nato so mnogi politiki povsem napačno razumeli, da smo sedaj odvezani pristojnosti in odgovornosti za napredovanje v naši vojski, za razvoj naše vojske, češ, Nato bo zdaj naredil svoje, mi bomo pa lepo prišparali pa ne bo to dosti stalo in moramo reči, da smo nekateri za to, da pač imamo usposobljeno vojsko, drugi pa so za to oziroma govorijo svojim volivcem, da je to za Slovenijo vedno večje breme, kar mislim, da ni prav, in sedaj upam, da tudi mi v tem sklicu ne bomo nadaljevali nekih praks iz prejšnjih vlad, in tudi upam, pa glede na to, kaj sem danes tukaj slišal, verjamem, da se tega predloga zakona ne bo podprlo, in nekako bom rekel, da naša vojska v tujini v misijah dobro sprejeta in da naši vojaki grejo zelo radi na misije, verjetno tudi za kakšnega tisočaka večjo plačo, to je jasno, in zaradi tega ne govoriti, ampak jim dajmo, bom rekel, na neki način tudi možnost, da se izkažejo, tam so s slabo tehniko, bom rekel, zelo uspešni, če bi imeli še boljšo tehniko in tehnologijo, kar bi seveda zahtevalo dodaten denar, bi, bi, bi bili pa lahko najboljši, čeprav smo najmanjši, ampak čez če rečem pričakujemo, da bodo v bližnji prihodnosti, tudi po zagotovitvah ministra Erjavca, naše pripravljenosti, naše ocene, poskočile na dobro in prav dobro in ne glede predloga sem prepričan torej, da se naši pripadniki slovenske vojske ne bi strinjali z njim, zato se tudi sam ne bom, in sicer zato, ker mi ni vseeno ne zanje in ne za državo Slovenijo in ne za našo varnost in tudi ne za naše obljube, ne glede na to, kdo jih je dal, to so naše obljube in naš dolg, in jih je treba izpolnjevati. Hvala. Hvala lepa, besedo ima predlagatelj